Doamna Președintă, doamna comisar, dragi colegi, o dezbatere utilă, s a dovedit din luările de cuvânt. Și, iată, am obținut, totuși, o solidaritate din partea colegilor bărbați care au luat cuvântul, dar, așa cum doamna comisar prezenta, este nevoie să ne adresăm noi, ca eurodeputați, în țările noastre și să găsim o sinergie între organizațiile

Femeile care declară această violență trebuie să fie protejate. Avem nevoie de proiecte pentru educație, educație și infrastructură, pentru că nu le putem lua din viața de familie unde, câteodată, chiar acolo suportă abuzuri sexuale sau de la serviciu dacă nu găsim și o infrastructură unde să le adăpostim pe aceste femei și, apoi, asistența judiciară multe nu pot să susțină un proces judiciar pentru a și găsi dreptatea. De aceea, cred foarte mult că trebuie să avem un parteneriat și la nivel național.